Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est effectivement au nom de la haute représentante, Lady Ashton, que j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous. D'emblée, je veux, bien évidemment en son nom, vous assurer que l'Union européenne s'inquiète de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, au même titre d'ailleurs qu'elle déplore la dégradation de la situation des défenseurs des droits de l'homme, comme en témoignent les récentes attaques et agressions contre ces derniers. La question des violences sexuelles revêt, dans le cadre de ces préoccupations, une dimension particulièrement alarmante. Certes, la République démocratique du Congo revient de loin et est d'ailleurs toujours en proie à des conflits, circonscrits mais combien dramatiques pour les populations. Elle doit, de fait, s'attaquer à des tâches considérables pour mener à bien sa reconstruction. On peut évidemment replacer tous les problèmes de ce pays dans leur contexte difficile, mais il demeure impossible de tous les justifier. Dans leur rapport du 8 mars dernier, les sept experts indépendants des Nations unies ont ainsi regretté le manque de progrès accomplis en ce qui concerne la situation des droits de l'homme dans le pays et ont plus particulièrement observé que les efforts déployés par le gouvernement devaient être intensifiés. Les droits et la sécurité des personnes, au sens large du terme, sont au cœur même de la raison d'être des États. Ils doivent dès lors constituer les priorités principales dans les efforts de reconstruction et de consolidation de l'état de droit en République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, à Luvungi, les populations de la province du Nord Kivu, à l'Est de la République démocratique du Congo, ont à nouveau été témoins, victimes, de viols collectifs ignobles perpétrés pendant des jours par des groupes de criminels, les FDLR et leurs alliés locaux,

Les derniers chiffres en notre possession et confirmés par les Nations unies font état d'au moins 500 victimes. Ce drame, qui n'est malheureusement qu'un épisode parmi d'autres, doit absolument amener les autorités à redoubler d'efforts pour mieux protéger les populations civiles, trouver des accords politiques, stabilisateurs pour la région, et ainsi neutraliser les éléments nuisibles qui terrorisent la province du Kivu. Ce drame met également en lumière, de la pire des façons, l'ampleur du travail à mettre en œuvre avant que ne progressent enfin des dossiers de base, comme la réforme en matière de sécurité, sans laquelle la consolidation de l'État de droit ne pourra se faire. Comment, en effet, envisager que l'État congolais puisse reprendre le contrôle de son territoire sans armée, ni forces de police, ni appareil judiciaire bien formé, bien encadré, bien payé? Si la République démocratique du Congo doit assumer ses responsabilités, et cela à tous les niveaux, il faut que la communauté internationale en fasse autant. Le secrétaire général des Nations unies, M.

Il faut espérer que la MONUSCO en sorte renforcée, car son rôle reste là bas essentiel.

Que peuvent faire les justices européennes et internationales? Mme Wallström, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les violences contre les femmes dans les conflits, demande que les coupables soient traduits en justice.

Ceci étant, s'il y a bien un problème général que soulève le drame de Luvungi, c'est celui de l'impunité. Ce ne sont, en effet, pas seulement les rebelles qui commettent des crimes. Du côté des forces de l'ordre, on a pu constater des comportements tout aussi condamnables. C'est donc tout le fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo qui constitue le véritable enjeu. Il est évident que la plupart des efforts à fournir ne peuvent se concevoir que dans le cadre d'une action à long terme. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que dans la lutte contre l'impunité, comme dans tout autre dossier, les populations attendent généralement que l'exemple vienne d'en haut. À ce titre, et pour ne citer qu'un seul dossier, l'enquête actuellement en cours sur l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, M. Floribert Chebeya, revêt sans doute une valeur de test, car ce dossier est emblématique des contradictions internes auxquelles fait parfois face ce pays. Il va sans dire que l'Union européenne suit ce dossier de très près et, à la suite de ce décès, l'Union a, à travers la haute représentante, Catherine Ashton, demandé aux autorités de la République démocratique du Congo, de faire la lumière sur la mort de ce défenseur des droits de l'homme. Permettez moi, pour terminer, de vous dire combien l'Union européenne est et restera aux côtés de la République démocratique du Congo dans cette lutte pour la justice et contre l'impunité. Dans ce but, le soutien de la communauté internationale, et notamment de l'Union européenne et de ses États membres, au processus électoral qui va se dérouler entre 2011 et 2013 sera particulièrement important pour établir un environnement politique basé sur des principes démocratiques et sur l'État de droit. Nous avons, en outre, régulièrement soutenu au sein des Nations unies la création d'une position d'expert indépendant du Conseil des droits de l'homme, qui puisse appuyer les efforts du gouvernement congolais dans ce sens. Nos efforts ne se sont malheureusement pas encore concrétisés. Nous espérons pouvoir continuer le dialogue avec les autorités congolaises, afin d'avancer dans ce domaine. L'Union européenne restera particulièrement engagée dans la coopération dans les domaines de la justice, de la police, de l'armée, des droits de l'homme, sans oublier l'aide aux victimes. L'Union européenne est prête à renforcer cette opération dans le cadre d'un véritable dialogue avec la République démocratique du Congo.